virðulegur forseti ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra ræðu hans ég undrast oft hversu hófstilltur hæstvirtur ráðherrann getur verið í þessu máli eftir öll þau ár sem hann stóð hér og talaði gegn þessum hrunfyrirboðum hvað um það mig langar að inna hæstvirtan ráðherra eftir því sem hann minntist á um veðlán seðlabankans og lánamál ríkisins og allt það gríðarlega tap sem seðlabankinn varð fyrir í þessu hruni að ég hef ítrekað í fjárlaganefnd óskað eftir því að nefndin biðji um stjórnsýsluúttekt ítarlega stjórnsýsluúttekt á starfsemi seðlabankans starfsemi fjármálaeftirlitsins og samskiptum þessara stofnana sín á milli samskiptum þeirra við fjármálaráðuneytið og við viðskiptaráðuneytið í aðdraganda hrunsins og að sú stjórnsýsluúttekt taki á því með hvaða hætti búið er að breyta vinnulagi síðan þessi ósk mín hefur ekki fengið neinar undirtektir í fjárlaganefnd mér finnst þetta mjög óþægilegt og mjög einkennilegt því það getur ekki verið æskilegt að sömu samskiptamátar séu enn í gangi og að sama fólkið og sagði ekki orð opinberlega um eitt eða neitt í aðdraganda þessa hruns sé ef til vill enn að sinna sömu störfum ég er ekki að gera hér kröfu um að fólk verði látið víkja eða eitt eða annað en það hlýtur að þurfa að upplýsa fyrir þing og fyrir þjóð með hvaða hætti búið er að gera breytingar til batnaðar í þessum mikilvægu stofnunum til þess að þetta geti ekki gerst aftur mig langar að vita hvort fjármálaráðherra hyggist beita sér kannski með okkur þingmönnum í því að það verði gerðar hér ítarlegri úttektir á þessum stofnunum heldur en kemur fram í þessari skýrslu rannsóknarnefndarinnar